Nasrin moet voor 33 jaar naar de gevangenis en krijgt daarbovenop 148 zweepslagen. 33 jaar gevangenis en 148 zweepslagen omdat ze het opnam voor vrouwen die protesteerden tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen.

Het bevestigt wat mensen uit het Iraanse middenveld mij wel vaker vertellen. Teheran voert de repressie op. De processen zijn veelal een lachertje, maar de straffen zijn dat allerminst. Weet u waarom Iran steeds driester te werk gaat? Omdat het er mee wegkomt. Teheran voelt zich volledig vrij om tegenstanders op te sluiten en ongemeen hard te behandelen. Zolang wij Teheran niet duidelijk maken dat dit gevolgen zal hebben, commissaris, zal er daaraan niets veranderen.